În contextul în care se pune tot mai acut problema reducerii transportului la mari distanțe a produselor alimentare, încurajarea producției locale și adaptarea la cerințele pieței, este esențial să fie stimulată producția comunitară de carne de ovine. Este inacceptabil ca piața comunitară să fie aprovizionată cu carne de ovine de la mii de kilometri și la prețuri exorbitante, în timp ce producătorii noștri sunt nevoiți să și vândă produsele la prețuri derizorii si să abandoneze acest sector. România este al cincilea stat în Uniunea Europeană ca număr de capete de ovine, dar șeptelul de ovine s a redus cu peste 40 Cu toate acestea, exportul de carne de ovine reprezintă o parte importantă a economiei noastre. Având în vedere aceste aspecte și ținând cont de faptul că, pe termen lung, ar putea apărea repercusiuni grave de ordin socio economic și de mediu, care să conducă la pierderea unei tradiții milenare, România sprijină demersul Irlandei și așteaptă cu nerăbdare, din partea Comisiei și Consiliului, măsuri reale de sprijin, care să stopeze declinul accentuat al sectorului cărnii de ovine în Uniunea Europeană.